Je však stejně důležité provádět kontroly v praxi již zavedených směrnic. V prosinci roku 2016 bylo na základě vyhodnocení kontroly účelnosti směrnic o ochraně přírody zjištěno, že tyto směrnice sice odpovídají svému účelu, ale že ke splnění vytyčených cílů je třeba podstatně zlepšit jejich uplatňování. Cílem akčního plánu pro přírodu, lidi a hospodářství je tedy urychleně zlepšit praktické uplatňování směrnic o ochraně přírody. Já vítám snahu Komise o zapojení místních a regionálních orgánů členských států, ty totiž plní klíčovou úlohu v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Pokud dojde k úspěšné spolupráci na všech úrovních, můžeme dosáhnout velmi dobrých výsledků nejen v oblasti ochrany přírody.

Já bych chtěl rovněž ocenit, že je v tomto usnesení vyzývána Komise, aby předložila strategii k problému ohrožených opylovačů, to jsou zejména včely. Jejich přínos pro životní prostředí a hospodářství je nevyčíslitelný a mizí nám z prostředí. Rovněž bych chtěl podpořit tradiční zemědělské postupy v oblasti pastevectví nebo zvýšení dotační podpory v rámci programu Life o 10 alespoň o